Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani predsednik vlade, ministrski zbor, kolegice in kolegi! Kandidat za ministra brez resorja, doktor Iztok Purič, sodi v svoto, v kvoto Stranke Alenke Bratušek. Predstavil se je na pristojnih delovnih telesih, to je na Odboru za zadeve Evropske unije in na Odboru za gospodarstvo četrtega decembra letos. Poudaril je dolgoletne izkušnje v kadrovskih službah, kjer, je njegovo delo temeljilo na motivaciji zaposlenih. Povedal je, da ga je dolgoletno vodenje javnega gospodarskega zavoda Brdo poleg drugega soočilo tudi z zelo uspešnim predsedovanjem Svetu Evropske unije v letu dva tisoč osem. V predstavitvi je pokazal, da razume velik pomen službe, to se pravi SVRK-a, za razvoj in s finančno sliko Slovenije. Tisti, ki smo imeli v svoji karieri že opravka s to službo, smo ji običajno rekli "švrk". Jaz verjamem, da bo iz Švrka po njegovim vodstvom to postal dejansko SVRK. Zaveda se problemov, ki jih ima Slovenija pri črpanju evropskih sredstev kohezijske politike, zlasti vezanih na zamude. Zaveda se banalnega, ja, enega od ključnih problemov, to je učinkovito delovanje informacijskega sistema, ki mu pač rečejo EMA, v prejšnji perspektivi so mu pa rekli nekako drugače. Kandidat je pokazal, da je poleg tekoče kohezijske politike za Slovenijo zelo pomembna tudi bodoča. V novem finančnem okviru za obdobje enaindvajset- sedemindvajset, kjer smo sredi najbolj intenzivnih pogajanj. Doktor Purič je v sklepnem delu povzel ključne ukrepe, ki po našem mnenju pomenijo pot v pravo smer k izboljšanju učinkovitosti izvajanja tekoče kohezijske politike in dajo dobro podlago tudi za novo finančno perspektivo. Vlada je na predlog državnega zbora sprejela strategijo za pospešitev črpanja sredstev evropske kohezijske politike. Kandidat se z njeno vsebino do zaslišanja na matičnih delovnih telesih še ni seznanil. Verjamemo pa, da bo ustrezna podlaga za njegovo delo. V državnem zboru bomo dokument obravnavali v januarju prihodnje leto in potem tudi budno spremljali njegovo izvajanje. V stranki Liste Marjana Šarca verjamemo, da koalicijska partnerica Stranka Alenke Bratušek pri predlogu ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, izbrala najboljšega možnega kandidata, ki je ta izziv tudi bil pripravljen sprejeti. Izjemno zahteven resor, ki je pod drobnogledom tako a koalicijskih partnerjev kot tudi opozicije, bo res pravi izziv za ministra, izziv tudi v vsebinskem smislu, saj tekoča, bodoča pa še bolj. Za razliko od minule, bistveno bolj temelji na tako imenovanih mehkih vsebinah. Tudi pri tem ima Slovenija vrsto težav, saj se preprosto še ni prilagodila na to novo dejstvo. Priprava mehkih vsebin je bistveno zahtevnejša od trdih investicijskih projektov. To sta tudi dva bistvena vsebinska netehniška vzroka, da imamo težave. Učinkovitost resorja bo relativno lahko spremljati, saj so kazalci preprosti, numerični, pravzaprav računovodski, knjigovodski. Poleg računovodskega spremljanja je še pomembnejša vsebina za ta, za kakšne namene bo ta edini razvojni denar porabljen. Na koncu perspektive morajo biti tudi zaradi kohezijskih sredstev Slovenija konkurenčnejša, razvitejša in dežela z več blaginje ter imeti nižjo razliko do bolj razvitih evropskih regij. Po mnenju Liste Marjana Šarca mora imeti kandidat za ministra odlične menedžerske kvalitete in mora dobro poznati filozofijo in cilje kohezijske politike. Gre za izrazito horizontalno politiko, ki s svojim delovanjem posega v vrsto drugih resorjev. Stranka Liste Marjana Šarca bo kandidata za ministra podprla v veri, da bo znal vse izzive službe, ki jo prevzema, sprejeti in rešiti v dobro Slovenije. Pri tem, seveda, računamo tudi na konstruktivno delovanje kandidata za ministra v Vladi Republike Slovenije. Hvala.